Verschillende zaken kunnen gedaan worden om drama's zoals dat van Lampedusa in de toekomst te vermijden.

Ten tweede moeten we versneld investeren in de technologische middelen van het Eurosur systeem zoals satellietbeelden, radar, onbemande vliegtuigen, enzovoort.

Ontwikkelingshulp en andere steun moeten daarvan afhankelijk gemaakt worden.